Domnule președinte, ca membru al Delegației pentru relațiile cu țările din Asia de Sud, sunt îngrijorat de climatul de violență și de crimele comise în Bangladesh în ultimele luni. Au fost, așa cum se știe, asasinați reprezentanți ai mai multor minorități religioase hinduși, creștini, sufiști, călugări budiști, dar și voci care s au exprimat în favoarea secularismul și a pluralismului religios. Au fost asasinați, atacați sau sunt amenințați cei care apără libertatea de expresie. La originea acestor crime se află extremiști și radicali. Reiterez, de aceea, apelul pe care Parlamentul nostru l a făcut deja în noiembrie 2015 către autoritățile din Bangladesh pentru a investiga aceste crime în mod independent și transparent, pentru ca vinovații să fie identificați și pedepsiți. Autoritățile de la Dhaka au afirmat deja că vor avea zero toleranță față de asemenea atrocități, că vor îmbunătăți securitatea și că au început investigarea unora dintre crimele comise.

E adevărat, pe de altă parte, așa cum ministrul a spus o mai devreme, că în Bangalesh avem o situație specială din punct de vedere politic, dat fiind faptul că, la ultimele alegeri, opoziția nu a participat. Asta inflamează spiritele.

Repet, boicotul acestor alegeri e sursa multor tensiuni. Altfel, suntem cu toții conștienți de importanța pe care Bangladesh o are ca partener, inclusiv ca partener comercial.